Avem în acest moment în Uniunea Europeană bariere netarifare, care au ca rezultat o sarcină sau un cost pentru companiile care vor să intre pe piață, ele suportă cel mai mult aceste bariere și mă refer la complexitatea regimului actual de TVA, acordurile fiscale între unele state membre și companii multinaționale, toate acestea pot fi considerate bariere netarifare, nejustificate și care costă mult cetățeanul pentru că cetățeanul plătește mai mult pe produse și servicii. Lipsa informațiilor calității serviciilor de asistență și a procedurilor online, de exemplu, iarăși sunt bariere netarifare. Ele reprezintă bariere și pentru competitivitatea în fiecare stat membru, și pe piața unică a Uniunii.